Bueno, básicamente es lo que yo señalaba, es decir, que fuera un debate sobre la situación en Libia riesgos que se producen en estos momentos y sus implicaciones para el flujo de inmigrantes.